hæstvirtur forseti það voru örfá atriði í ræðu ágætri ræðu hæstvirts menntamálaráðherra sem ég vildi staldra við í fyrsta lagi vildi ég velta því upp frekar en að spyrja en ég vildi velta því upp af því ég las það út úr orðum hæstvirts menntamálaráðherra að hún hefði áhyggjur af því það gæti skapað óeðlilega hagsmunaárekstra þegar háskóladeildir eða fræðimenn fá styrki frá fyrirtækjum ég velti fyrir mér og hef velt því dálítið fyrir mér að undanförnu hvernig staðan er fyrir óháða fræðimenn eða varðandi það að fræðimenn geti starfað óháð þegar þeir eiga hugsanlega mjög mikið undir viðamiklum störfum sem þeir eru að vinna fyrir til dæmis stjórnarráðið við vitum að oft er leitað til háskólamanna til þess að vinna lagafrumvörp eða stýra nefndastarfi eða annað þess háttar á vegum stjórnarráðsins

auðvitað er þetta yfirleitt þannig að það er verið að leita eftir sérfræðiþekkingu hjá þeim en hvaða áhrif hefur þetta á óhæði þeirra svo maður noti nú vont orð hvaða áhrif hefur það hefur það ekki sömu áhrif eins og þegar fyrirtæki styrkja fræðimenn rannsóknir eða háskóladeildir annað atriði sem ég vildi nefna vegna þess að hæstvirtur menntamálaráðherra nefndi siðareglur fyrir stjórnarráð og stjórnmálamenn og annað þess háttar ég held að í bönkunum til dæmis hafi ekkert vantað siðareglur þær voru til fínar siðareglur litu mjög fallega út bankarnir störfuðu eftir alls konar háleitum markmiðum um samfélagslega ábyrgð þetta var allt til á prenti það var ekki það sem vantaði það er ekki las á vantar í stjórnarráðið að það séu sett einhver háleit markmið það er viljinn til þess að fara eftir slíkum reglum sem skiptir máli